Voorzitter, ik wil de president van de Rekenkamer bedanken voor zijn verslag, dat helaas weer geen goed verslag is.

Ja, het is nu de negentiende keer in successie dat er een negatieve DAS is en dat is geen goed bericht. Het wordt zelfs slechter en ook de Commissie heeft dat erkend. Ik vraag mij alleen af, die systeemverandering, hoe belangrijk is die geweest?

Het moet niet te vaak gebeuren, want dan kunnen wij de cijfers, dacht ik, moeilijker vergelijken.

Is het werkelijk reëel om die te eisen voor het Europese budget? Hoeveel lidstaten voldoen aan de normen van de Europese Rekenkamer om een positieve DAS te bereiken?

We zullen ons in de komende maanden moeten beraden wat te doen. Moeten wij wel of geen kwijting verlenen aan de Commissie? De Commissie is in het laatste jaar en het zou kunnen helpen als wij geen kwijting verlenen.

Ik verheug mij op het besluit van de Commissie om een werkgroep in te stellen over de lidstaatverklaring. Ik ben van mening dat de hele problematiek in de lidstaten zelf ligt en wij moeten zorgen dat in die lidstaten iemand politieke verantwoording aflegt.

Dat is niet de fout van de Rekenkamer maar dat is duidelijk de fout van de Raad die hier helaas niet aanwezig is.